Señora presidenta, en cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible queda muchísimo por hacer. Es inadmisible el fracaso cosechado en el objetivo de producción y consumo sostenible o en sostenibilidad de los océanos, mares y sus recursos. Incluso en el ámbito energético, donde podemos decir con orgullo que la Unión Europea ha conseguido desacoplar emisiones y crecimiento económico, hay que admitir que las emisiones han vuelto a crecer en el año

El único camino para el desarrollo es la sostenibilidad social y ambiental. Y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible es un imperativo moral. La conservación del planeta exige una acción decidida, sin pausas.